Spoštovani poslanec, hvala lepa za, vprašanje. Prvotno je bilo mišljeno, da bo urgentnih centrov šest v Sloveniji, ne. Potem smo jih nekako razširili na deset, med njimi je bil seveda tudi Urgentni center Ptuj, ki je zmeni iz neznanih razlogov izpadel iz tiste prve iz tiste prve runde. No, potem pa je bil, urgentni center umeščen, bila so bili so narejeni načrti in predračunska vrednost projektantsko ocenjena je bila tri milijone pa pol. Potem je pa ponudba, ki smo jo, takoj ko sem nastopil mandat, prejeli, je bila pa sedem milijonov pa pol, tako da se je treba zaenkrat še odločiti v proračunu dva devetnajst, če gremo v tako obliko, v v tako obliko urgentnega centra. Naj povem, da se urgenca v Ptuju že dogaja zdaj, tako kot se je v vseh prejšnjih urgentnih centrih, se tudi v tem, in da urgentni center v neki obliki bo. Ne? Tule gre predvsem za to, da se zagotovi ustrezne, prostore, da ljudje ne hodijo skozi različna vrata v v bolnišnico, ampak pridejo skozi ena vrata in tam opravijo, tam opravijo to storitev. In v tem primeru gre za iskanje primernega prostora za bolnike, po seveda sprejemljivi ceni. Ni problem postaviti Cena, Cdva. hudo bi blo, če me boste čez pol, čez eno leto ali pa dve vprašali: "Kako da si šel nekaj neracionalno, graditi?" Jaz sem šel pogledat v, Ptuj prav s tem namenom, da vidim kaj v resnici rabijo, če je mogoče, rabijo kaj prej. Rabijo prej marsikaj drugega. Zastarel CT-aparat, operacijske dvorane in, podobne, podobne zadeve. Tako da ko bomo sprejemali državni proračun, pa me bo, da bomo tudi cajt že dogovorili, kako velike prostore se v bistvu rabi. Ne? Ne bi rad zgradil, urgentnega centra, ki napol sameva. Samo to je, moj namen, ker se nisem navduševal že nad Urgentnim centrom Trbovlje zaradi nizke frekvence in pa je moj rodni kraj, Urgentnim centrom Brežice, zdaj iščemo, z obema poslovodstvoma, lokalnimi zdravstvenimi domovi, kako bi to napolnili s smiselno, vsebino. V Trbovljah je že ratalo, zdaj dela urgentna, služba noter, v v Ptuju se bo treba pa še dogovoriti, čeprav je Ptuj, je je približno za polovico večji kot, trboveljska bolnišnica. Pa še vedno ne ne bo pravi urgentni center, ker kompliciranih pacientov, kompleksnih pacientov, nevrokirurških, srčnih in takih, jih bojo tako ali tako vozili naprej, tako kot jih danes vozijo v Maribor, ker nismo sposobni zagotoviti kritične mase teh specialistov. Ne da bi dvomili o, o Ptuju, vendar, je treba res vsebino pogledati in reči, kake, prostore rabijo. Kvadratura bo verjetno ostala ista, ne. To ni problem. Bojo pa mogoče malo prostori prilagojeni dejanskim potrebam, Ptujčanov, ne. Urgence čez dan ni toliko, oziroma je je manj, tako da bi lahko te prostore z s izkoristili še za kakšno ambulanto redno.